Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Herr Kommissar! Ich glaube, es ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Die vorliegende Abänderung bringt es zumindest mit sich, dass alle mit all den Ausnahmen erfasst sind.

Es ist Aufgabe der Kommission und der Mitgliedstaaten, diese Information jetzt schon mitzuliefern, denn eine Übergangsfrist von acht Jahren ist doch ein sehr, sehr langer Zeitraum.